Monsieur le Président, protéger les auteurs et s'opposer aux GAFAM, ce n'est pas s'opposer aux petites plateformes, contre l'avis même de l'ONU, ce n'est pas être sourd à la vie des universitaires et des millions de citoyens à travers toute l'Europe qui s'inquiètent pour la liberté de l'internet. Car, malgré des avancées pour protéger les créateurs, la liberté d'expression et le partage libre des connaissances sont menacés par le filtrage massif des contenus que cette directive prépare, un texte que je considère comme liberticide et qui induit une censure culturelle majeure. Cette directive est dépassée, ses rouages sont usés par une conception de l'internet du siècle dernier.